Aber auch für die Situation im Schwarzmeerbereich ist es wichtig, die Kontakte zur Türkei zu verstärken und die Türkei auch in eine gemeinsame europäische Außen und Sicherheitspolitik einzubinden.

Wir wollen Energie aus diesen

Wir wollen, dass diese Länder die Menschenrechte beachten. Aber wir engagieren uns nicht wirklich

schauen. Ich glaube, das ist wichtig. Zum Abschluss noch einmal ganz klar gesagt Wir wollen Sie voll unterstützen.